forseti við ræðum hér skýrslu forsætisráðherra um stöðuna í efnahags og atvinnumálum í umræðunni hafa dúkkað upp hefðbundin sjónarmið stjórnar og stjórnarandstöðu stjórnarliðar segja allt á uppleið en þó auðvitað aðallega í samanburði við önnur lönd þar sem staðan hefur verið að versna ég vil þó taka það fram að það var gott að heyra iðnaðarráðherra tala um eitthvað annað en stóriðju því að stundum er því haldið fram að þetta eitthvað annað í atvinnumálum sé einfaldlega ekki til en ég trúi á þetta eitthvað annað þá eru talin upp ýmis verkefni sem eru og hafa reyndar lengi verið rétt handan við hornið fulltrúar hinna hefðbundnu stjórnarandstöðuflokka gagnrýna einnig með hefðbundnum hætti segja ríkisstjórnina bæði verklausa og áttavillta en þó of árásargjarna þegar kemur að sjávarútvegi enda ríður á að bjarga kvótakerfinu bjarga sérhagsmununum og tryggja með ráðum og dáð að nýja ísland verði gamla ísland þar sem samtrygging stjórnmálamanna og viðskiptalífsins blífur hér hefur verið rætt um atvinnuleysi forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar halda því fram að það sé á niðurleið að mínu mati er ósmekklegt að tala um minnkandi atvinnuleysi á meðan fleiri flytja frá landinu í leit að betra lífi atvinnu og tækifærum en flytja heim aftur á hverjum degi missum við frábært fólk úr landi þannig er það og það verður að horfa á heildarmyndina annað er blekking hér hefur einnig verið töluvert rætt um erlenda fjárfestingu eða skort á henni þó hefur ekkert verið rætt um stærstu erlendu fjárfestinguna þegar fjármálaráðherra afhenti erlendum vogunarsjóðum tvo hina endurreistu banka og gaf þeim skotleyfi á íslensk heimili gleymum ekki yfirlýstu markmiði hinna endurreistu banka sem var að hámarka endurheimtur og viðhalda greiðsluvilja á mannamáli þýðir það að blóðmjólka fólkið kreista hvern dropa út úr heimilunum og fyrirtækjunum hér hefur einnig verið fjallað um auðlindir íslands og nýtingu þeirra en kannski er stærsta auðlindin skuldsettir íslendingar sem eru látnir hlaupa eins og hamstrar á skuldahjólinu það skiptir engu hve mikið er greitt skuldirnar hækka fólkið jafnvel að fara í annað sinn í gegnum hundrað og tíu prósenta leiðina því að lánin halda áfram að hækka þrátt fyrir að greitt sé af þeim eftir bestu getu forseti það er forsenda fyrir alvöru endurreisn efnahags og atvinnulífsins að leiðrétta skuldir heimilanna og fyrirtækja með sanngjörnum hætti eins og framkvæmdin er nú er þeim sem sýndu ráðdeild og útsjónarsemi lögðu sparnað sinn í heimilið refsað þeir sem sem fóru varlega uppfylla ekki skilyrði hundrað og tíu prósenta leiðarinnar þeir sem tóku hundrað prósent lán og áttu aldrei krónu í sínu húsnæði fá niðurfellingu skulda þetta fyrirkomulag er fáránlegt hvaða skilaboð eru stjórnvöld að senda að refsa fyrir ráðdeild samtök fjármálafyrirtækja sendu frá sér merkilega fréttatilkynningu í vikunni þar sem þau viðurkenna hversu miklu þau reyndu að stela frá heimilum landsins með gengistryggðum lánum sem dæmd voru svo ólög en það eru að minnsta kosti hundrað tuttugu milljarðar króna reyndar held ég að talan sé enn hærri enda veita þeir endurútreikningar sem alþingi setti lög um eftir forskrift seðlabankans og fjármálaeftirlitsins mörgum enga leiðréttingu fjármálafyrirtækin fengu því að hirða stóran hluta ránsfengsins með sérstöku leyfi alþingis íslendinga því miður hefur mér fundist þessi ríkisstjórn vinna einna helst fyrir fjármálakerfið ekki heimilin ekki smærri fyrirtæki hér er að spretta upp ný forréttindastétt bankamanna og innheimtulögfræðinga sú stétt er á ábyrgð þessarar ríkisstjórnar en á kostnað íslensks samfélags forseti kerfið á að vera fyrir fólk en ekki öfugt kerfi sem mergsýgur þjóðfélagið og gerir þegnana að skuldaþrælum má mín vegna falla að nýju í hruni felast tækifæri til uppstokkunar og nýsköpunar vissulega er okkur þrengri stakkur sniðinn en við höfum líka meira frelsi til að móta samfélagið í þeirri mynd sem við viljum sjá forsenda þess er að tryggja að þau spillingaröfl sem hér hafa ráðið ríkjum undanfarna áratugi komist ekki að borðinu styrkja lagarammann og stunda í raun og veru opna og gegnsæja stjórnsýslu ekkert af þessu hefur